Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Najprej je treba povedati nekatere stvari, katere so danes bile tu narobe namerno ali nenamerno, ne vem, povedane. In sicer, da ni urejeno zavarovanje gasilcev in da niso urejeni zdravstveni pregledi za gasilce, da niso financirani. Vse to je. Vsako prostovoljni gasilec, vsak operativen gasilec ima zagotovljeno zavarovanje in ima zagotovljen zdravniški pregled. Res je, da to plačujejo občine, vendar tudi to so javna sredstva. Prva zadeva. Drugo, sprašujete me, kaj bo v novem v našem zakonu, predlogu spremembe zakona. V tem predlogu zakona, ki ga bomo še ta teden poslali v vlado in da bo vlada obravnavala v prvih sejah, v naslednjem letu bo uresničeno to, kar je bilo doseženo s stavkovnim sporazumom. To je pa dodatek za poklicne gasilce za stalnost. Tega vi v prvotnem zakonu in tudi v tem zakonu predlogu niste upoštevali in niste v to vnesli notri. Drugo, sprašujete me, kaj bo novi zakon kdaj bo novi zakon o gasilstvu. Novi zakon o gasilstvu pripravljamo in ga usklajujemo in ga bomo predstavili, ko bo usklajen z Gasilsko zvezo Slovenije, z Združenjem poklicnih gasilcev Slovenije, z Skupnostjo gasilskih reševalnih zavodov Slovenije in z industrijskimi gasilci. Takrat ga bomo poslali predvsem zaradi tega, da ne boste izmed vseh sto petdeset tisoč gasilcev dobili enega gasilca, ki bo s ki bo nezadovoljen in boste potem tu v državnem zboru citirali, da je pa celotna gasilska organizacija nezadovoljna zakonom. Zato nam je interes, da poskušamo uskladiti s temi akterji. Gospod, poslanec Mahnič ste rekel, da minister odloči in napišemo mnenje. Lahko en minister odloči, vendar to mnenje je sprejela Vlada Republike Slovenije, v katerem so bili udeleženi vsi tisti pristojni resorji, ki jih ta tematika zadeva. Potem pa še nekaj, gospa Anja Bah Žibert je rekla, da nimate aparata, tako kot vlada, res je, ampak spoštovani predlagatelji, če nimate aparata, vseeno ni bilo potrebno prepisati primerjalne analize iz našega zakona. Ta primerjalna analiza, ki jo imate zdaj v vašem zakonu, je prepisana iz našega prvotnega zakona. Sedaj pa še nekaj. Če imamo ambicijo resno spremeniti situacijo v tem področju, potem se je treba lotiti, bom rekel, sistemsko. To pa je, na tak način, da se davčno problematičo problematiko ureja v zakonodaji, zdravstveno problematiko v zdravstveni zakonodaji, in to bi bilo pravilno, če ste imeli res namen. Se pripravi predloge spremembe zakonov in se to vnese notri. Kar se pa zadeva rešitve. Edino, kjer mislim, da res ni dovoljšno urejeno stanje, je odnos med delodajalcem in gasilcem, vendar morate vedeti, da ne bo nobena stimulacija delodajalcu pomagala, če ima zelo močne in perspektivne posle in mu odsotnost gasilca to prepreči. Že sedaj je urejeno, vsak delodajalec je upravičen do refundacije. Vsak delodajalec je upravičen do izgube dobička en del procenta, ki ga izgubi s tem, ko je njegov delavec, gasilec odšel, ima možnost, da mu država povrne. Vendar vam moram povedati, v praksi, da se delodajalci tovrstnih mehanizmov ne poslužujejo, in zato mislim, da tudi zes tako stimulacijo, kot ste sedaj predlagali, verjetno delodajalci ne bodo zadovoljni. Druga možnost je sankcionirati delodajalce, kar pa verjamem, da ni v interesu niti nas kot izvršne veje oblasti niti vas. In še na zadnje vprašanje, ker imam res samo pet minut, in da vam tudi povem, zakaj sem izbral samo pet minut. Zato ker to, kar imam vsebinsko povedati o tem zakonu, lahko povem v tridesetih sekundah in to vam bom sedaj povedal. Ta zakon vlada zavrača, ker niso razčiščeni osnovni pojmi. Niste definirali zavarovalnih premij, za katere varovalne premije gre, niste povedali, katere davčne olajšave imate v mislih, ampak kar na splošno, niste navedli, ali te zadeve zadevajo obstoječe zaposlene ali nove zaposlene niste niti definirali oziroma povedali, ali gre za dodatno pokojninsko zavarovanje ali dopolnilno in niste niti povedali, ali gre, torej, a niste niti ugotovili finančnih posledic, ki jih ta zadeva prinaša. Razumem, da niste mogli ugotoviti, ker nimate razčiščenih pojmov, kaj ste predlagali.